Yo quisiera resaltar también la apuesta y el apoyo firme y decidido de la delegación socialista española al compromiso de las relaciones políticas de la Unión Europea con Ecuador, y desde luego nos felicitamos y felicitamos a la Comisión por el trabajo realizado, que permite la adhesión de Ecuador al Acuerdo con Perú y Colombia.

Pero esta tarde hemos tenido ocasión de comprobar lo fundamentales que son para la política comercial de la Unión Europea la democracia y los derechos humanos en las políticas comerciales y por eso defendemos un capítulo de desarrollo sostenible con condiciones bien claras en materia de derechos laborales, de libertad sindical, de lucha contra el trabajo infantil, de defensa de la igualdad de género, de protección de los pueblos indígenas y de aumento de la protección del medio ambiente.